Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Irlanda, a nuestro juicio, es un ejemplo para todos, ya que, gracias a los ajustes presupuestarios, a diversas reformas estructurales del sector financiero y del bancario, y a que ha actuado con rigor y con firmeza, ha conseguido aliviar su situación, aumentar las exportaciones y crecer. Todo un ejemplo. Desde España, desde luego, señor Presidente, nos alegramos y deseamos firmemente que siga por ese camino que, a nuestro juicio, conduce al éxito. La Presidencia irlandesa propone acertadamente como prioridad la necesidad de crear las condiciones para el crecimiento económico y la creación de empleo y el restablecimiento de la confianza en la economía europea, garantizando su estabilidad y, sobre todo, la estabilidad del euro. Una prioridad que es compartida por España y por el resto de los socios europeos. Por eso es prioritario avanzar en la hoja de ruta para una auténtica integración de la unión económica y monetaria.

También le corresponde culminar la financiación y definición de la red transeuropea de transportes y la política comercial común. Además, y es muy importante, durante su mandato los Estados Unidos van a anunciar próximamente su intención de lanzar negociaciones para crear un mercado interior transatlántico, que puede suponer una importante fuente de ingresos y de creación de empleo. Señor Presidente, concretar el alcance de esas negociaciones y fijar un calendario viable serían una forma de culminar con brillantez su mandato.